c'est l'entreprise canadienne Vermilion qui menace la France de poursuites si elle devait s'engager à en finir avec l'extraction des combustibles fossiles d'ici à 2040. Ce traité protège aujourd'hui 30 gigatonnes d'émissions cumulées, c'est l'équivalent du budget carbone qu'il reste à l'Union européenne d'ici à 2050 pour respecter la trajectoire de l'accord de Paris.

Ça suffit, les intérêts financiers des multinationales ne doivent pas primer sur la souveraineté du peuple. Alors mes chers collègues, il est temps de déchirer le traité sur la charte de l'énergie.